hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar í frumvarpinu er lagt til að gildistökuákvæði um að sjúkratryggingar íslands annist gerð samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili verði frestað um eitt ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán samkvæmt lögum um sjúkratryggingar skal sjúkratryggingastofnun semja við heilbrigðisstofnanir sveitarfélög sjálfseignarstofnanir fyrirtæki og einstaklinga kaup á heilbrigðisþjónustu og greiða veitendum heilbrigðisþjónu endurgjald samkvæmt samningi í samræmi við það annast sjúkratryggingar íslands nú gerð samninga sem áður voru á hendi samninganefndar ráðherra og samninga sem heilbrigðisráðuneytið gerði áður

og aðra sem reka hjúkrunarheimili kæmu til framkvæmda eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og tíu gildistöku þeirra ákvæða hefur tvívegis verið frestað og taka þau að óbreyttu gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar er nú unnið að undirbúningi flutnings málefna aldraðra til sveitarfélaga og er stefnt að því að flutningurinn komi til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán því þykir eðlilegra að ákvarðanir um fyrirkomulag samninga og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og skilgreiningu heilbrigðisþjónustu sem veitt verði á hjúkrunarheimilum verði teknar í tengslum við undirbúning flutnings málaflokksins til sveitarfélaga

og sjúkratryggingar eiga þar fulltrúa því er lagt til að gildistökuákvæði laganna um samninga við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili verði frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán af því leiðir að framlengja þarf heimild ákvæðis til bráðabirgða númer fjögur til ákvörðunar á daggjöldum vegna hjúkrunarrýma með reglugerð lagt er til að sú heimild verði sömuleiðis framlengd um eitt ár eins og fyrr greinir kom ákvæði laganna um samninga sjúkratryggingastofnunar við heilbrigðisstofnanir sem reknar eru af ríkinu að óbreyttu til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og tólf frá þeim tíma ætti sjúkratryggingastofnun samkvæmt þrítugustu og níundu grein laganna meðal annars að semja við landspítala sjúkrahúsið á akureyri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og svæðisbundnar heilbrigðisstofnanir um kaup á heilbrigðisþjónustu og greiða þeim endurgjald samkvæmt samningi í athugasemdum við þrítugustu og níundu grein laganna kemur meðal annars fram að sjúkratryggingastofnunin taki við hlutverki sem heilbrigðisráðuneytið hefur sinnt á sviði samningsgerðar við heilbrigðisstofnanir og fjárveitingar til heilbrigðisstofnana nú er ljóst að enn vantar talsvert á að sjúkratryggingar íslands séu í stakk búnar til að semja við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins um alla heilbrigðisþjónustu sem þær veita í fjórða kafla laga um sjúkratryggingar er að finna ítarlega lýsingu á fyrirkomulagi og aðferðafræði samningsgerðar og eftirfylgni margháttaðar kröfur um uppbyggingu og þróun eru gerðar til sjúkratrygginga íslands og þeirra aðila sem gert er ráð fyrir að hún semji við við núverandi aðstæður hefur stofnunin ekki yfir að ráða nauðsynlegum mannafla og fjárveitingum til að hún geti sinnt að fullu því hlutverki sem henni var ætlað samkvæmt kaflanum með vísan til framangreinds þykir rétt að fresta enn um sinn gildistöku ákvæða um samninga við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili og um samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins lagt er til að gildistöku verði frestað í eitt ár jafnframt er lagt til að ákvæði til bráðabirgða fjögur um heimild til ákvörðunar á daggjöldum vegna hjúkrunarrýma með reglugerð verði framlengd til sama tíma hæstvirtur forseti eins og fram hefur komið er frestun lokaáfanga á flutningi samningsgerðar til sjúkratrygginga íslands eina breytingin sem felst í frumvarpinu og hefur ég nú gert grein fyrir ástæðum frestunarinnar